Hvala lepa, predsednik. Ja, to je zelo pomembna informacija, ki ste jo zdaj povedali, namreč da niti še prvi razpravljavec ni dobil besede. In zato bi vas lepo prosila, če opozorite predlagateljico, ko navaja neke stvari in ko se odziva, da se še vedno odziva na tisto, kar smo povedali v stališčih poslanskih skupin, ne, ne tisto, kar sem jaz povedala kot Janja Sluga, ker te besede še nisem imela. In ona zelo dobro ve, da se jaz zdaj ne morem odzvati na to, da so bila to stališča. In je zato izjemno nekorektno, da ne omenjam, da ni v skladu s poslovnikom, da se na tak način odziva na stališča poslanskih skupin, da poimensko imenuje posamezne poslance in kaj so rekli. In, ja, dejstvo je, dejstvo je, da če bi bili v koaliciji, tega predloga ne bi vložili, ker nazadnje, ko ste bili v koaliciji leta dva tisoč dvanajst, ste pokojnine nižali, to je dejstvo. In očitate. Takoj bom končala. ... postopkovni predlog, predsedujoči, da tudi vi poslušate. Prosim, da opozorite predlagateljico, kot sem predlagala že v postopkovnem predlogu, da se na tak način ne odziva in ne krši poslovnika. To je bil moj postopkovni predlog. Hvala lepa.